Mijnheer de Voorzitter en met name mevrouw de minister, werken we er nu naartoe om een gezamenlijk Europees asielbeleid neer te zetten, waarbij asielzoekers in iedere lidstaat gelijke kans hebben op het verkrijgen van asiel, waarbij ze netjes opgevangen worden, niet in de gevangenis worden

Of werken we er nu naartoe dat iedere lidstaat toch zijn beleid zo kan dat hij een stukje strenger is dan de buren?

Als dat de bedoeling is, als een lidstaat ermee weg komt eerlijk te zeggen dat hij strenger wil zijn dan de buren, is er geen gezamenlijk Europees asielbeleid.